Señor Presidente, Comisario, Presidencia en ejercicio del Consejo, señorías, los ciudadanos empiezan a estar cansados.

Y para eso tenemos que actuar con contundencia. Las revelaciones de los papeles de Panamá son una prueba más de la necesidad de continuar avanzando como lo hemos hecho durante este último año hacia una mayor transparencia fiscal. Lo ha dicho el Comisario. Estamos ante una oportunidad política que no podemos desaprovechar y no tenga ninguna duda, Comisario, de que le apoyamos en todas las medidas que usted ha propuesto hoy aquí y en todas las que proponga en el futuro para luchar con contundencia contra el fraude fiscal. Porque es absolutamente necesario abordar este problema −como también ha dicho el Comisario−, que no es exclusivo de la Unión Europea. Se trata de un problema global que solo puede ser abordado mediante una respuesta global que implique al mayor número posible de países. Por supuesto que crear una sociedad en Panamá no es ilegal, pero lo que sí puede llegar a ser ilegal es lo que se hace con ella, y es nuestra responsabilidad evitar que estas sociedades se utilicen para defraudar. El Grupo PPE siempre ha defendido, siempre defenderá y va a continuar defendiendo una mayor transparencia fiscal. El Grupo PPE quiere que la empresa Mossack Fonseca y el Gobierno de Panamá vengan a testificar al Parlamento Europeo, como ya han hecho muchas empresas y han hecho otros Estados en la Comisión TAXE. Estoy seguro de que el Gobierno de Panamá querrá colaborar con nosotros. No podemos permitir que tanto despachos de abogados como Estados utilicen como modelo de negocio la ingeniería fiscal para vivir a expensas de otros Estados.